Domnule președinte, pădurea face parte din ADN ul românesc și european. Nu este o surpriză că, la noi, ONG uri și asociații de cetățeni se ocupă activ de pădure. Excluderea prin lege a ONG urilor din administrarea ariilor protejate este o limitare de neînțeles, deoarece ele ar trebui să poată face în continuare proiecte. Acești oameni nu doar cunosc bine pădurea, ei o iubesc, sunt gardienii pădurii, au arătat acest lucru de nenumărate ori. De ce să punem opreliște între ei și menirea lor? Să nu uităm că, până în 2019, o treime din toate siturile Natura 2000 era administrată de societatea civilă. Statul nu are capacitatea să protejeze pădurea, nu are nici banii, nu are nici oamenii necesari.

Pactul ecologic european este un contract între cetățeni și instituții, dar el nu se va face singur, e nevoie de implicarea oamenilor. Pădurile României sunt pădurile Europei.